flutningsmenn hennar eru sá sem hér stendur auk þess eru það háttvirtir þingmenn þuríður backman jórunn einarsdóttir og lilja rafney magnúsdóttir þessi tillaga er svohljóðandi alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga sem tryggi beina þátttöku fulltrúa sveitarfélaga og starfsmanna heilbrigðisstofnana í skipulagningu og stjórnun heilbrigðisþjónustu á þjónustusvæði viðkomandi heilbrigðisstofnunar markmiðið með frumvarpinu verði að auka íbúa og atvinnulýðræði og að sjónarmið og óskir heimamanna og starfsmanna heilbrigðisstofnana ráði meiru en nú er þegar heilbrigðisþjónusta er skipulögð og þjónustu forgangsraðað þetta mál á sér nokkra forsögu það var flutt hér á síðasta þingi auk þess eru eldri breytingartillögur og eldri tillögur sem fluttar hafa verið af til að mynda háttvirtum þingmönnum þuríði backman og jóni bjarnasyni fyrir nokkrum árum síðan með þessari tillögu ályktar alþingi að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram á næsta þingi lagafrumvarp þess efnis að fulltrúar sveitarstjórna og starfsmenn heilbrigðisstofnana komi með beinum hætti að skipulagningu og þjónustu hjá viðkomandi heilbrigðisstofnun með skipan stjórnar sem hefði það hlutverk að hafa eftirlit með rekstri heilbrigðisstofnana og vera ráðgefandi varðandi skipulag og þjónustu stofnunarinnar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu frá árinu tvö þúsund og sjö er landinu skipt í heilbrigðisumdæmi þar sem starfa skal heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir markar ráðherra stefnu um heilbrigðisþjónustu á grundvelli laganna en forstjórar heilbrigðisstofnananna eru skipaðir af ráðherra til fimm ára í senn og bera þeir ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin veitir og að rekstrarafkoma og rekstrarútgjöld stofnunar séu í samræmi við fjárlög í lögunum er hvergi að finna ákvæði sem veitir fulltrúum sveitarfélaga í viðkomandi heilbrigðisumdæmum

þessi lög frá árinu tvö þúsund og sjö felldu úr gildi eldri lög númer níutíu og sjö frá árinu nítján hundruð níutíu um heilbrigðisþjónustu töluverðar breytinga höfðu verið gerðar á þeim lögum til að mynda þegar samþykktar voru breytingar sem fólu í sér að stjórnir heilbrigðisstofnana voru lagðar niður árið tvö þúsund og þrjú fyrir þessar breytingar skipaði heilbrigðisráðherra fimm manna stjórnir heilsugæslustöðva svæðissjúkrahúsa deildasjúkrahúsa og almennra sjúkrahúsa en þrír fulltrúar voru tilnefndir af hlutaðeigandi sveitarstjórn einn af starfsmönnum viðkomandi stofnunar og einn án tilnefningar umræddar breytingar voru rökstuddar með tilliti til áður samþykktra breytinga á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex er kváðu á um aukið starfssvið og ábyrgð forstöðumanna ríkisstofnana framangreindar breytingar mættu nokkurri andstöðu enda mikilvægt að viðhalda stjórnum heilbrigðisstofnana einkum úti á landi og að sveitarfélög og starfsmenn geti áfram átt aðild að þeim ekki er hægt að halda því fram að embættisleg ábyrgð forstöðumanns verði óljós á meðan stjórnir stofnananna eru fyrst og fremst ráðgefandi og þær hafi ekki beint ákvörðunarvald samkvæmt lögum um fjárreiður ríkisins bera þær og forstöðumenn stofnana þó ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir séu í samræmi við heimildir jafnframt bera stjórnir og forstöðumenn ábyrgð á því að ársreikningar séu gerðir í samræmi við lög þessi og staðið sé við skilaskyldu á þeim til fjársýslu ríkisins frú forseti með því að í stjórnum heilbrigðisstofnana sitji fulltrúar sveitarfélaga og starfsmanna stofnana mun hvort tveggja íbúalýðræði og atvinnulýðræði aukast með auknum tengslum við þau sveitarfélög sem heilbrigðisstofnun þjónustar tækist betur að samhæfa starfsemi heilbrigðisstofnunarinnar og áherslur í störfum sveitarfélaganna enn fremur hefur gefist vel að starfsfólk eigi aðild að stjórnum enda getur reynsla þess og nálægð við íbúa verið mikilvæg þegar kemur að skipulagningu heilbrigðisþjónustu að auka íbúa og atvinnulýðræði með þessum hætti er mikilvægt skref til að styrkja stöðu heilsugæslunnar og auka nærþjónustu innan heilbrigðiskerfisins en eitt af áherslumálum hjá sveitarstjórnum og heilbrigðisstofnunum um allt land hefur verið að standa vörð um heilsugæsluna komi heimamenn og starfsmenn að skipulagningu þjónustunnar mun þörfum sjúklinga á viðkomandi svæði frekar vera mætt það festir betur í sessi að almenn heilbrigðisþjónusta sé veitt í heimabyggð frú forseti þetta mál eins og ég vék að áðan á sér töluverða sögu það á kannski ágætlega við núna að þetta sé til umræðu hér á háttvirtu alþingi því að þær tillögur sem nú er verið að ræða er varða stefnubreytingar í heilbrigðismálum og niðurskurð koma mjög illa við mörg byggðarlög úti á landi þar er mikið talað um að ekki nægilegt samráð hafi átt sér stað og ég vil benda á að ef þessar tillögur hefðu verið og náð fram að ganga hefði ferlið á því einfaldlega þurft að vera með öðrum hætti vegna þess að samráð hefði þurft að hafa við heilbrigðisstofnanir það er nefnilega svo að á mörgum þeim íbúafundum sem haldnir hafa árið allt í kringum landið hafa mótmælin ekki eingöngu beinst að þeim niðurskurði sem nú heldur hefur þetta beinst að þeirri stefnubreytingu sem mörkuð er í fjárlagafrumvarpinu og miklar athugasemdir hafa verið við það mig langar hér með leyfi frú forseta að lesa hér úr ályktun eins fundar sem haldinn var á sauðárkróki ellefta október ég ætla ekki að lesa alla ályktunina en einungis kafla sem snúa að þessum stefnubreytingum og þar er einnig ályktað um að þessar stjórnir skuli endurreistar fram komnar tillögur eru að mati fundarins illa ígrundaðar illa unnar og settar fram án nokkurs samráðs við íbúa skagafjarðar eða starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar í héraði aðeins er um tilflutning fjármagns og starfa að ræða sem skilar takmörkuðum sparnaði fyrir ríkið en stórauknum kostnaði og fyrirhöfn er velt á íbúa svæðisins þá liggur fyrir að stóru sjúkrahúsin eru ekki í stakk búin til að taka á móti því aukna álagi sem af þessum tillögum hlýst ljóst er að ef boðaðar skipulagsbreytingar og stórfelldur niðurskurður ná fram að ganga er stórlega vegið að öryggi íbúa skagafjarðar og slíku munum við aldrei una þarna er komið inn á þessar skipulagsbreytingar og auðvitað er eðlilegast að til séu stjórnir heilbrigðisstofnana og að allar slíkar stórar breytingar hvort sem eru skipulagsbreytingar niðurskurðartillögur og aðrar séu unnar í samráði við þessar stjórnir í ályktuninni segir svo áfram með leyfi frú forseta íbúafundurinn krefst þess að fyrirliggjandi niðurskurðartillögur verði dregnar til baka og hvetur heilbrigðisráðherra til samráðs á jafnræðisgrunni við hagsmunaaðila í héraði um allar stærri ákvarðanir er varða heilbrigðisstofnunina og fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu í skagafirði liður í því er endurreist stjórn heilbrigðisstofnana með aðkomu heimamanna þetta er sambærilegur tónn og var á fleiri fundum ég hafði tök á því að vera á fundinum á ísafirði þar sem það sama kom fram og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt og sérstaklega á tímum eins og nú sem við lifum þar sem eru miklar hræringar og mikill niðurskurður að slíkt sé unnið í fullu samráði við heimamenn og í því sambandi legg ég mikla áherslu á að þetta mál fái hér skjóta og góða meðferð og stuðning helst allra